Señora Presidenta, señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera agradecer a todos sus intervenciones. Sí es verdad que esta reforma aborda muchos aspectos y también ofrece muchas posibilidades. Yo sé que, como sucede en todas las negociaciones, hay cuestiones a las que aspirábamos y que, lamentablemente, no se pueden recoger.

Yo, la verdad es que lo lamento. Pero sí puedo afirmar que, en su conjunto, es un buen documento que tiene que dar estabilidad a un sector que, además, lo necesita. Pero este Reglamento también tiene que ser un claro aviso de que hay que hacer las cosas bien, por parte de todos. Las instituciones europeas hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, con el convencimiento de que el POSEI es un instrumento absolutamente esencial. Nuestro sector agrario lo necesita, nuestra forma de vida, nuestros paisajes y nuestra gente, también. Por ello, es necesario demostrar que, con el trabajo diario, con transparencia y con el compromiso de todos, el trabajo que hemos hecho ha valido la pena. El futuro del POSEI depende de las instituciones, evidentemente. Y aquí estaremos para defenderlo. Pero también depende de manera fundamental de que todos aquellos beneficiarios de este programa hagan el mejor uso del mismo, demostrando día a día que no nos hemos equivocado. Termino agradeciendo a todos su gran ayuda, y a la Comisión y al Consejo, su esfuerzo por llegar a este acuerdo. Hemos pasado momentos difíciles durante la negociación, pero puedo decir públicamente que siempre me he encontrado la mejor de las voluntades para llegar a acuerdos hasta en los temas más difíciles. A los ponentes De Sarnez, La Via y Omarjee, muchas gracias por su contribución. Y también a los hados que han sido capaces de ceder en lo particular para ganar en lo general. Y a todas esas personas siempre anónimas de las tres instituciones y hoy lo quiero personalizar, aunque sé que no le gustará, en Chiara Imperio de la Comisión que con tanta dedicación como cariño han sido capaces de sentar las bases del documento que mañana aprobaremos y para el que yo pido el apoyo de todos los diputados. No ha sido tarea fácil, pero creo que ha valido la pena el esfuerzo.